Szanowny panie prezydencie, szanowna pani prezydentowo, ekscelencje, koleżanki i koledzy, posłowie, panie komisarzu, panie ministrze!

Jego celem będzie przegląd milenijnych celów rozwoju.

Pamiętamy także, że Republika Mali jest jednym z krajów, gdzie demokratyzacja rzeczywiście się powiodła. Jest to przykład wielkiego sukcesu na tej drodze.

Po 23 latach dyktatury wojskowej wprowadzono system demokratyczny, a także gospodarkę wolnorynkową.

Dlatego jesteśmy przekonani, że słowa, które pan do nas wygłosi, będą miały znaczenie nie tylko z punktu widzenia tego, co się dzieje w Afryce, i tego w jaki sposób pański kraj może reprezentować cały kontynent na drodze demokratycznego wolnorynkowego rozwoju, ale będzie miało również znaczenie dla nas

Chcielibyśmy również być forpocztą krajów, które opowiadają się za systemem demokratycznym, ochroną praw człowieka i podstawowych wartości, w które tutaj, na tym kontynencie, głęboko wierzymy. Jestem przekonany, że aspiracje naszych obywateli są podobne do aspiracji obywateli Republiki Mali.